Es geht im Fokus in meinem Bericht darum, wie europäisches Recht in den Mitgliedstaaten umgesetzt und angewandt wird jenes europäische Recht, das wir hier im Hause mit einem enormen Einsatz an Zeit, an Ressourcen und auch an Engagement jeweils entwickeln und verabschieden. Wenn dieses Recht in den Mitgliedstaaten schließlich nicht ernst genommen wird, ist diese Arbeit wie man im Volksmund sagt für die Katz, also umsonst gewesen.

Die Verträge sehen dagegen ein probates Mittel vor, nämlich die Kommission als Hüterin der Verträge, die den Prozess der Anwendung und Implementierung überwachen sollte, bis hin zur Erhebung von Vertragsverletzungsklagen, wenn mit dem Mitgliedstaat kein Einvernehmen erzielt werden kann.

Meistens handelt die Kommission auf Basis einer Beschwerde eines Beschwerdeführers. Diese Beschwerdeführer, diese Bürgerinnen und Bürger, sind letzten Endes und das ist mir besonders wichtig unser Frühwarnsystem, das uns auf falsches Funktionieren in Mitgliedstaaten bei der Anwendung hinweisen und uns ermöglichen soll, hier auch zu korrigieren.

Bürgerinnen und Bürger müssen die faktische Möglichkeit haben, Beschwerde zu erheben, und dann auch die Information darüber bekommen, wie auf diese Beschwerde reagiert wird und ob es Konsequenzen gibt, und wenn nein, warum nicht. Das gebietet die Verpflichtung zur Transparenz, das gebieten uns die Verträge, und das gebietet uns auch der Respekt vor dem Bürger, vor der Bürgerin.

im gesamten Bereich der Müllentsorgung in Kampanien rechtzeitig konsequent und mit Härte reagiert, hätte man aus meiner Sicht bestimmte Konsequenzen, die sich in den letzten Jahren dort gezeigt haben, vermeiden können. Mein Bericht hinterfragt auch die Praxis im so genannten Pilotprojekt, in dem die Kommission im Falle einer Bürgerbeschwerde leider ihre Informationspflichten gegenüber dem Beschwerdeführer nicht immer hinreichend wahrnimmt und lieber hinter den Kulissen mit den Mitgliedstaaten

Die Bürgerin und der Bürger stehen dann als Beschwerdeführer ohne Information im Regen.

Zum Abschluss In Zeiten der Euroskepsis ist das Reagieren auf Klagen von Bürgerinnen und Bürgern und die Transparenz bei der Behandlung ihrer Beschwerden wichtiger denn je! Das, glaube ich, müssen wir alle in aller Konsequenz hier berücksichtigen.